Also in diesem Sinne gilt Wehret den Anfängen! Das hat nichts damit zu tun, dass wir natürlich darauf achten müssen, dass die Außengrenzen der Europäischen Union zuverlässig kontrolliert und geschützt werden. Aber innerhalb der Europäischen Union dürfen wir das große Recht der Reisefreiheit nicht leichtfertig auf dem Altar des politischen Populismus opfern!